Zgadzam się z tym postulatem, chociaż realizm nie może oznaczać akceptacji dla niestety ewidentnego łamania praw człowieka. Nigdzie, także w Kazachstanie. W tym momencie chciałbym wyrazić zadowolenie z decyzji władz kazachskich dotyczącej zgody na operację pana Kozłowa, a także zgody na widzenie uwięzionego z rodziną. Doceniam także fakt, że zmianie uległ drakoński wyrok wydany dla pani Sokołowej. Dobrze, że nie tylko zwolniono ją z więzienia, ale też pozwolono kontynuować praktykę adwokacką. Ciągle jednak zbyt wiele innych osób pozostaje w areszcie i oczekuje na procesy. Trzymamy władze za słowo, że będą to procesy uczciwe i sprawiedliwe. Raz jeszcze wrócę do kwestii realizmu politycznego. Owszem, mamy świadomość, że do wysokich standardów demokratycznych nie dochodzi się w bardzo krótkim czasie, nie dochodzi się w sposób błyskawiczny. Jednakże by ten proces w Kazachstanie postępował w przyzwoitym tempie, władze tego kraju muszą wiedzieć, że przyszłość unijno kazachskich relacji również tych gospodarczych, również tych, na które oczekują w ramach nowego porozumienia PCA,